Az Európai Uniónak és Magyarországnak, és pártállástól függetlenül minden magyar patriótának egyaránt érdeke, hogy sikeres legyen a magyar elnökség. Annál inkább fontos ez, mivel ma az Unió, s benne az eurózóna előtt rendkívüli kihívások tornyosulnak.

Kérem, hogy ezt a képességét az Unió soros elnökeként állítsa Európa szolgálatába, hogy Európa legyen sokkal dinamikusabb és hatékonyabb, de eközben őrizze meg a demokrácia szabályait és védje meg az európai szociális modell értékeit. Sajnos a mostani vita is jelzi, hogy a magyar elnökség kezdete viharos. Érzi e miniszterelnök úr, hogy milyen nagy Európában a bizalmatlanság az Ön kormányával szemben? Több uniós tagállamban, pártállástól függetlenül, az Ön kormányának antidemokratikus lépéseit, gazdasági populizmusát, a médiatörvényt, a szélsőjobboldali megengedő magatartását az uniós normákkal, értékrenddel ellentétesnek ítélik meg. Az uniós elnökség nem adhat felmentést a kritika alól, sőt Önöknek kellene példát mutatniuk az uniós alapértékek betartásában. József Attila híres mondása érted haragszom, nem ellened, amikor megalapozott bírálatok fogalmazódnak meg, akkor az Unió a magyar kormányért haragszik, s nem ellene.